Waar gaan wij naar luisteren naar industrie die alleen maar in het verleden blijft hangen of naar industrie die vooruit wil?

nú. Wij moeten nú het emissiehandelssysteem aanpakken, wij moeten nú doelen voor 2030 stellen.

De acties moeten nú gebeuren, want de lange termijn lijkt misschien ver weg, maar het gaat om investeringen die nú gedaan moeten worden. U heeft de meerderheid in de Raad, 26 landen doen mee, u heeft straks hopelijk een grote meerderheid in het Parlement het is tijd voor actie!